Spoštovani, hvala za besedo. Ptuj ima večstoletno tradicijo upravnega, pravnega in ekonomskega središča širše regije. Politika v zadnjem času načrtno želi nekatere naloge pod krinko boljše organizacije iz Ptuja prenesti na sosednji Maribor na na različnih področjih organizacije kakor tudi pri načrtovanju infrastrukture. Zato predlagam, da v tem državnem zboru opravimo širšo razpravo, o problematiki priprave strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije do leta dva tisoč petdeset v celoti. Hvala.